þingmaður utan flokka talar síðastur í fyrstu umferð og hefur sex mínútur röð flokkanna verður þessi í öllum umferðum sjálfstæðisflokkur samfylking

annarri ragnheiður elín árnadóttir níundi þingmaður suðvesturkjördæmis en í þeirri þriðju kristján þór júlíusson fyrsti þingmaður norðausturkjördæmis ræðumenn samfylkingar eru í fyrstu umferð jóhanna sigurðardóttir forsætisráðherra árni páll árnason ellefti þingmaður suðvesturkjördæmis í annarri en í þriðju um ferð guðbjartur hannesson öðrum þingmönnum norðvesturkjördæmis fyrir framsóknarflokk tala birkir j jónsson sjötti þingmaður norðausturkjördæmis í fyrstu umferð helga sigrún harðardóttir þriðji þingmaður suðurkjördæmis í annarri en í þriðju umferð höskuldur þórhallsson tíundi þingmaður norðausturkjördæmis fyrir vinstri hreyfinguna grænt framboð talar í fyrstu umferð steingrímur j sigfússon fjármálaráðherra og sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra í annarri umferð katrín jakobsdóttir menntamálaráðherra en jón bjarnason fjórði þingmaður norðvesturkjördæmis í þriðju umferð fyrir frjálslynda flokkinn talar í fyrstu umferð guðjón a kristjánsson sjötti þingmaður norðvesturkjördæmis karl fimmti matthíasson sjöundi þingmaður norðvesturkjördæmis í annarri og grétar mar jónsson tíundi þingmaður suðurkjördæmis í þriðju umferð ræðumaður utan flokka kristinn h